În legătură cu subiectul particular pe care îl discutăm azi, exodul din bazinul mediteraneean nu reprezintă doar o problemă a țărilor din regiune, soluționarea acestei urgențe umanitare fiind responsabilitatea întregii Uniuni Europene. Este o situație concretă, pe care nu o anticipam atunci când a fost conceput acest raport. În opinia DEVE, prioritară trebuie să fie situația umanitară și ajutorarea refugiaților. Nu putem accepta însă soluțiile radical populiste prin care se promitea cetățenilor Lampedusei că vor fi scăpați de imigranți în 60 de ore. Au urmat evacuări spre zona continentală, iar, după ce regiunile vizate au refuzat să găzduiască taberele, s a trecut la repatriere. Sunt inadmisibile atât refuzul Franței și Germaniei de a primi o parte din refugiați, cât și amenințarea ministrului italian de interne privind acordarea permiselor de ședere temporară, ceea ce ar permite miilor de imigranți să circule în Uniunea Euorpeană. Acestea nu sunt reacții constructive și inclusive, așa cum s au angajat statele membre. Nici egoismul, nici solidaritatea cu forța nu aparțin valorilor pe care s a construit Uniunea Europeană, de aceea cred că trebuie să insistăm cât mai ferm pentru dialog și cooperare, în vederea identificării unor soluții comune la această problemă gravă.